frú forseti ég ætla að mæla hér fyrir tillögu til þingsályktunar um bólusetningu gegn hpv smiti og leghálskrabbameini sú þingsályktunartillaga gengur út á það að alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að hefja undirbúning að bólusetningu allra tólf ára stúlkna gegn hpv smiti og leghálskrabbameini

hennar hug til þess eða hvort henni fyndist koma til greina að skoða það að allar tólf ára stelpur væru bólusetja gegn leghálskrabbameini hæstvirtur ráðherra auðvitað glímir eins og aðrir ráðherrar við það að að koma saman fjárlögum og sínum ramma í sínu ráðuneyti gaf svo sem engin sérstök fyrirheit um það en sagðist vera tilbúin til þess að skoða það og nefndi í því sambandi kostnað á bilinu hundrað tuttugu og fimm til hundrað fjörutíu milljónir mér fannst hins vegar á þeirri umræðu að ráðherrann hefði alla vega fullan skilning á þessu máli og væri tilbúin til þess að skoða það með jákvæðum huga það er líka annað sem ég vil nefna hér frú forseti áður en ég geri hér grein fyrir greinargerðinni á fylgir með þingsályktunartillögunni að ég hef fundið það frá því að ég lagði þetta mál fram að það hefur verið töluverð umræða um þetta hún er svo sem kannski ekkert ný af nálinni en hún fór af stað af auknum krafti meðal heilbrigðisstarfsfólks að undanförnu og ég var meðal annars í útvarpsþætti ekki alls fyrir löngu með þórólfi guðnasyni lækni þar sem þetta var rætt núna á þriðjudaginn

erindi auk þess sem ég mun gera grein fyrir þeirri þingsályktunartillögu sem við erum að ræða hér í dag og rétt að taka það fram að auk mín eru fjölmargar aðrar þingkonur úr öðrum flokkum sem eru með á þessu máli auðvitað hefði ég kosið það frú forseti að fá karlkyns þingmenn á þetta mál en þetta endaði svona kannski svo sem ekkert við það að athuga eða ekkert skrýtið því að þetta mál auðvitað brennur meira held ég á konum en körlum í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir að hér á landi hafi leghálskrabbameinsleit hafist árið nítján hundruð sextíu og fjögur nú eru konur á aldrinum tuttugu til sextíu og níu ára boðaðar til skoðunar á tveggja ára fresti sá árangur sem hefur náðst með þessu skipulega leitarstarfi er algjörlega ótvíræður og samkvæmt upplýsingum á heimasíðu krabbameinsfélagsins hefur nýgengið lækkað um sextíu og fjögur prósent og dánartíðni um áttatíu og þrjú prósent á þessu tímabili í greinargerð starfshóps sóttvarnalæknis um kostnaðarhagkvæmni bólusetningar frá tólftu janúar tvö þúsund og átta sem er fylgiskjal með þessari þingsályktunartillögu kemur fram að hér á landi greinast að meðaltali um sautján ný tilfelli af leghálskrabbameini og þrjú dauðsföll verða á ári hverju meðalaldur kvenna sem greinast með þetta krabbamein er fjörutíu og fimm ár og hafa erlendar rannsóknir sýnt að þróun krabbameinsins eftir hpv sýkingu getur tekið um tuttugu ár enn fleiri konur greinast þó með forstigsbreytingar og eru framkvæmdir yfir þrjú hundruð keiluskurðir á ári þar sem hluti legháls er fjarlægður forstigsbreytingum í leghálsi er skipt í mismunandi stig eftir því hversu alvarlegar þær teljast vægar forstigsbreytingar geta horfið sjálfkrafa án þess að gripið sé til meðferðar en meðalsterkar og sterkar forstigsbreytingar hverfa aftur á móti síður af sjálfsdáðum og því fara konur ávallt í nánari skoðun með leghálsspeglun við speglunina er tekið lítið vefjasýni frá leghálsi en rannsókn þess ákvarðar hvort framkvæmdur er keiluskurður eða ekki þessi hpv veira er aðalorsakavaldur krabbameins í leghálsi það er talið að þessar veirur valdi um sjötíu prósent allra leghálskrabbameina í heiminum um sjötíu og þrjú prósent í evrópu og um sextíu prósent hér á landi enn fremur er leghálskrabbamein algengasta tegund krabbameins á eftir brjóstakrabbameini hjá konum á aldrinum fimmtán til fjörutíu og fjögurra ára innan evrópusambandsins hpv hefur lengi verið þekkt en í upphafi síðustu aldar uppgötvaðist eiginleiki veiranna til að smita með aukinni tækniþekkingu hefur hpv nú verið greind í marga stofna og yfir hundrað undirflokka eða tegundir þær tegundir sem fyrst og fremst valda krabbameini í leghálsi eru hpv sextán og átján og algengasta sýking hpv er á kynfærum og er kynhegðun fólks helsti áhættuþáttur fyrir smiti sér í lagi ungur aldur við fyrstu kynmök og fjöldi rekkjunauta hér á landi hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum

er sextán ár þegar þær hafa fyrst kynmök aftur á móti hafa um tuttugu prósent stúlkna haft kynmök við tólf ára aldur en fátítt er að stúlkur hafi kynmök yngri en tólf ára þess vegna er í þessari þingsályktunartillögu talað um að bólusetning það sé miðað við allar stelpur á aldrinum tólf ára fyrir fáeinum árum komu á markað tvö bóluefni gegn nokkrum stofnum hpv þar á meðal þessum stofnum sextán og átján bóluefnin eru ónæmisvekjandi og örugg og koma í veg fyrir forstigsbreytingar í greinargerðinni sem ég nefndi hér áðan er farið yfir skiptingu kostnaðar við hvert stig í greiningu leghálskrabbameins og kostnað við bólusetningu allra tólf ára stúlkna hér á landi kemur þar fram að bólusetning kemur í veg fyrir um einn komma sjö dauðsföll á ári og vinnur alls um sextán komma níu lífsgæðavegin lífár eins og það heitir á læknamáli enn fremur kemur fram að á verðlagi ársins tvö þúsund og sex var árlegur kostnaður við bólusetningu um fjörutíu og sjö milljónir króna og sparnaður um sautján milljónir króna vegna fækkunar leghálskrabbameins og forstiga þess í niðurstöðum greinargerðarinnar kemur jafnframt fram að hpv bólusetning virðist vera kostnaðarhagkvæm miðað við aðstæður hér á landi og út frá ákveðnum forsendum jafnframt hafa rannsóknir sýnt að aukaverkanir eru vægar í skýrslu ráðgjafahóps heilbrigðisráðherra frá október tvö þúsund og átta sem endurskoðuð var í febrúar tvö þúsund og níu eru bólusetningar gegn pneumókokkasýkingum hjá ungbörnum settar í forgang það er mál sem við ræddum hér á engin ekki alls fyrir löngu þar sem fyrsti flutningsmaður var háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir en auk hennar eru fleiri þingmenn á því máli meðal annars ég en um leið og talað var um mikilvægi pneumókokkabólusetninganna er líka sett í forgang bólusetning gegn leghálskrabbameini sem ég er hér að tala fyrir

vegna þess að það eru jú aðrir stofnar hpv sem geta valdið valdið leghálskrabbameini en hægt er að bólusetja fyrir það er einnig mjög mikilvægt að það verði tekin ákvörðun eins fljótt og kostur er um að hefja þessar bólusetningar til þess að ávinningurinn sem af þeim hlýst geti nýst sem flestum konum hér á landi leitarstöð krabbameinsfélags íslands hefur skilað gríðarlega miklum árangri og hefur vakið heimsathygli fyrir sitt vel skipulagða leitarstarf og hlotið mikið lof í erlendum

það er í fjörutíu ár sem þessi skipulagða leit hefur farið fram og það að bæta við skipulagða bólusetningu samhliða þessu er að mínu mati liður í því að þróa og bæta enn frekar forvarnir gegn þessum mikla vágesti sem leghálskrabbamein er ég vil líka segja það hér frú forseti að það vakti athygli mína þegar ég fór að skoða þetta mál og undirbúa tillöguflutninginn hér að þá var mér bent á það að þetta bóluefni er til á íslandi það er sem sagt hægt ef fólk kýs að kaupa þetta bóluefni og láta bólusetja dætur sínar við tólf ára aldur það er hins vegar mjög fátítt að það sé gert það eru helst læknar og starfsfólk heilbrigðisgeirans sem nýtir sér það að kaupa þetta bóluefni og ég veit að læknar og starfsfólk heilbrigðisgeirans hefur ekkert sérstaklega verið að halda þessu að almenningi að þessi möguleiki sé fyrir hendi fyrst og fremst vegna kostnaðar vegna þess að þetta bóluefni er mjög dýrt og það hleypur á tugum þúsunda króna en það eru einhverjir tilbúnir til þess engu að síður að kaupa þetta bóluefni fyrir dætur sínar og bólusetja þær fyrir þessu það koma mér á óvart að þessi möguleiki væri til staðar mér er jafnframt sagt að víða erlendis það var nefnt við mig grikkland og bretland og danmörk að mig minnir af norðurlöndunum þar sem þessar bólusetningar hafa verið teknar upp að þar hafa menn náð af því að eins og ég sagði hér áðan eru tvö lyfjafyrirtæki sem hafa verið að þróa bóluefni gegn þessari veiru og það eru komin á markað gardasil og cervarix tvö mismunandi bóluefni að þessi lönd sem hafa farið þessa leið að það hafi tekist að ná fram hagstæðum samningum um kaup á þessu bóluefni þannig að kostnaðurinn er kannski ekki eins mikill og hæstvirtur heilbrigðisráðherra nefndi hér í svari við fyrirspurn við mig hér um miðjan mars þegar hún talaði um hundrað tuttugu og fimm til hundrað

þannig stemning í evrópu núna að það væru fleiri lönd að kynna sér þetta og það væru fleiri lönd að velta þessu fyrir sér og það væru fleiri lönd að fara þessar leiðir þannig að það mætti jafnvel gefa sér það að í framtíðinni mundi kostnaður vegna þessa bóluefnis fara minnkandi vegna þess að það væru fleiri að kaupa þetta bóluefni þannig að framleiðslukostnaðurinn væri ekki eins mikill og hann er í dag þannig að kostnaðurinn fyrir ríkið gæti á næstu árum ef önnur lönd taka þetta upp þá væri hægt að ná hagstæðari samningum og lækka þannig þennan kostnað ég hef hér frú forseti lokið við að gera þá grein hér fyrir þessari tillögu til þingsályktunar sem er eins og segir í lokaorðum tillögunnar að alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að hefja undirbúning að þessum bólusetningum ásamt með undirbúningi að bólusetningum allra ungbarna gegn pneumókokkasýkingum sem við ræddum hér á dögunum það væri æskilegt að þessar tvær tillögur væru unnar og ræddar samhliða sem ég tel mjög æskilegt og ég hygg að það verði gert þegar bæði þessi tillaga